Señor Presidente, he votado a favor porque la austeridad y los recortes están paralizando la economía y la ciudadanía europea.

Además, la crisis ha servido para liderar, como en el caso del Estado español, políticas recentralizadoras que alejan la inversión del ámbito local y regional, el espacio natural de desarrollo, innovación y crecimiento. Hacen falta políticas de flexibilidad, transparencia, una mejor gobernanza y responsabilidad. Por eso he apoyado la necesidad de un modelo fiscal federalista que delegue la recaudación en ingresos y la responsabilidad en el gasto. Y por ello, vistos los resultados obtenidos, el concierto económico vasco y el concierto navarro pueden ser ejemplos exportables para toda la realidad europea.